15 állampolgárt bezárnának és lehazaárulóznának és megtiltanák kiutazásukat, mert tárgyalni mennek hasonszőrű honfitársaikkal kisebbségi gondokról a Kárpát medencei Képviselők Fórumán. Ennek az országnak a területén büntetik azokat, akik nem beszélik helyesen az állam nyelvét kórházban, rendőrségen, öregotthonban, szülészeten, még a bevándorlókkal sem teszik ezt az Unió területén, nemhogy olyan emberekkel, akik ezer éve ott élnek azon a területen, ahol 17 éve megalakult egy új állam. Ezért fontos, hogy az Unió területén legyen egy egységes, minden ország számára kötelező kisebbségvédelmi törvény.